og fella inn í samninginn reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund og sex tvö þúsund og fjögur um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd gerð er grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og er án prentuð sem fylgiskjal með henni ásamt þeirri reglugerð sem hér um ræðir reglugerð tvö þúsund og sex tvö þúsund og fjögur varðar samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd markmið reglugerðarinnar er að tryggja eftirfylgni við lög á sviði neytendaverndar og virkni innri markaðarins með því að koma á samstarfi stjórnvalda yfir landamæri ástæðan er sú að með auknum viðskiptum yfir landamæri verður æ algengara að neytandinn og fyrirtæki sem hann á í viðskiptum við séu ekki í sama landi án samstarfs milli stjórnvalda er mun erfiðara fyrir þau stjórnvöld sem gæta eiga réttar neytenda í sínu landi að rannsaka og draga til ábyrgðar erlend fyrirtæki sem gerst hafa brotleg við lög um neytendavernd gildissvið reglugerðarinnar takmarkast við brot á neytendaverndarlöggjöf yfir landamæri ýmis svið eru sömuleiðis undanskilin gildissviði reglugerðarinnar svo sem alþjóðlegur einkamálaréttur og réttarfarsleg samvinna í einkamálum og opinberum málum reglugerðin mælir fyrir um að hvert land skuli tilnefna tiltekið stjórnvald sem aðaltengilið í samstarfinu jafnframt skal hvert land tilnefna önnur stjórnvöld í samræmi við skyldur þeirra í tengslum við tilteknar tilskipanir þau stjórnvöld sem tilnefnd hafa verið skulu veita sambærilegum aðilum í öðrum e e s ríkjum gagnkvæma aðstoð við tiltekið mál komi fram slík beiðni

unnið er að innleiðingu reglugerðarinnar í viðskiptaráðuneytinu og verður frumvarp þess efnis lagt fyrir alþingi fljótlega ég legg til hæstvirtur forseti að að lokinni þessari umræðu verði þessari tillögu vísað til síðari umræðu og til háttvirtrar utanríkismálanefndar